Madame la Présidente, chers collègues, l'Amazonie est en feu, la sécheresse frappe dans les pays de l'Union européenne. Le climat peut il enfin devenir une priorité dans ce budget européen? Ces dernières semaines, j'ai entendu de belles déclarations pour que des mesures d'urgence soient prises, j'ai entendu des discours pour soutenir les paysans dans cette phase difficile, j'ai entendu des promesses pour les accompagner vers des systèmes de production résilients à l'égard de la sécheresse. Les amendements que j'avais déposés en commission de l'agriculture pour soutenir l'agroécologie et aider les paysans dès 2020 n'ont pas été retenus. Nous avons raté une première occasion et je le regrette.

Lorsque nous voterons le budget pluriannuel, le Parlement devra mobiliser les fonds pour que la prochaine politique agricole commune prenne à bras le corps la question du changement climatique.